Querido colega Iturgaiz, Bill Clinton vino a Barcelona hace cinco años y dijo una frase muy bonita The world will be Taliban or Catalan. Siempre ha caracterizado a Cataluña el espíritu pacifista, y los incidentes que usted ha nombrado son obra de una muy pequeña minoría, porque desde siempre el catalanismo político ha sido pacífico y ha sido siempre demócrata. En todo caso, pregúntese, como decía Camilo José Cela, por qué razones una mayoría de catalanes, hoy, se plantea que les puede ir mejor con un Estado independiente fuera de España, porque Camilo José Cela escribió hace muchos años En cuestión de separatismos, siempre fueron más los separadores que los separatistas.